Najlepša hvala, podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegi in kolegice! Danes obravnavamo Predlog Zakona o bančništvu, ki ga je v obravnavo, vložila Nova Slovenija, in sicer se te spremembe, tega zakona nanašajo predvsem na tisti del, ki določa, kakšne pogoje mora izpolnjevati kandidat ali za nadzorno funkcijo v banki, se pravi, člana nadzornega sveta ali za upravo banke. Natančneje, ta zakon določa, kdaj se šteje, da posamezni ta kandidat za upravljanje tovrstnih funkcij nima ugleda in lastnosti za vodenje poslov bank ali potem na drugi strani za nadziranje, bank. Zato predlagatelj, predlaga, da se zakonom zapiše oziroma predpiše uvedba kazalnika, ki bi omejil krog kandidatov za člane nadzornih svetov in uprav bank na tiste najuspešnejše. Se pravi, predlagatelj meni, da bi s tem kazalnikom izluščili tiste najboljše, najuspešnejše. In to uspešnost pač predlagam, da se presoja za uvedbo novega kazalnika, ki bi z določeno časovno obdobje, primerjal delež, nedonosnih terjatev banke, kjer je bil ta kandidat zaposlen, najprej z delžem nedonosnih terjatev v vseh bank v bančnem prostoru, Slovenje in potem še z deležem nedonosnih terjatev v celotni evropski monetarni uniji. In koga bi na tak način presojali? Vse, ki so v banki v tem časovnem obdobju, kot je že tudi, predlagatelj povedal, bili zaposleni kot člani, uprave oziroma svetov. To bi veljalo za višje vodstvo, to bi veljalo tudi za delavce s posebnimi pooblastili. Zdaj bom bi morda v svoji razpravi se osredotočila na te predlagane, rešitve, izpostavila nekaj svojih dilem oziroma vprašanj, ki se mi porajajo ob tem, ko se pogovarjamo o teh, rešitvah, ki so predlagane, s tem zakonom. Najprej, se mi poraja vprašanje, kako v banki sploh poteka odobravanje kreditov? Kdo nosi odgovornost za kreditno politiko banke in podeljevanje kreditov? Zdaj v največji meri je to v pooblastilih v pooblastilu kreditnega odbora banke, kjer verjetno, ne vem, sedijo člani uprave za tveganje, član uprave za komercialo, ne vem, kdo še, in to so verjetno tisti, ki v največji meri vplivajo na kreditno politiko in podeljevanje kreditov v posamezni banki. Ta predlog, predlog Nove Slovenje, pa se nanaša na na vse, ki so v tej banki delali v nekem obdobju. To posledično pomeni, da na primer član uprave za operacije, član uprave za IT ali pa direktor za IT oziroma drugi delavci, s posebnimi pooblastili, ki praktično nimajo veliko s tem, postopkom podeljevanja kreditov in so delali v banki, ki je imela nadpovprečni delež, slabih kreditov ne bi smeli opravljati funkcije člana uprave ali nadzornega sveta v nobeni banki več. Skratka, po mojem mnenju ta predlog, diskriminira tiste zaposlene v banki, ki ne sodelujejo v, kreditnem procesu, ne odločajo o podeljevanju kreditov v smeri, da ne bi bili več fit and proper v nobeni slovenski banki. Vsaka banka pa, po mojem mnenju, potrebuje tudi širša znanja, ne smo znanja, potrebna za odločanje o kreditih, ampak je tu še vrsto drugih, za katere tudi mora nekdo odgovarjati in imeti določena pooblastila, biti v vodstvu banke tudi za druga področja, za katera, je zadolžena banka. Seveda da ne bom narobe razumljena, ti, ki neposredno odločajo o procesih in postopkih, nosijo največjo odgovornost , se strinjam s tem. Vprašanje pa je, če bomo s tem kazalnikom, ki je predlagan, res izluščili tiste najuspešnejše in morda nekatere neupravičeno izločili. Potem naslednji moj pomislek, kako sploh nastane NPL oziroma slab kredit. Zdaj, v trenutku odobritve kredita posamezni stranki se tiste informacije, ki so v tistem trenutku, dostopne, ki so v tistem trenutku na voljo. Krediti, pa vemo, se podeljujejo za daljše časovno obdobje. Ne vem, za fizične osebe trideset let, za, gospodarske družbe deset let in tako naprej. Torej, če je fizična oseba dobila kredit za hišo, stanovanje ali za karkoli v trenutku, ko je bila zaposlena za nedoločen čas, ko je imela primerna dohodke, to še ne pomeni, da bo takšno stanje ohranjeno vseh naslednjih trideset let, ko se mora ta kredit odplačevati, stranka lahko izgubi dobro zaposlitev, se ji zgodijo neke druge težke življenjske situacije, kar posledično hitro privede do nezmožnosti plačevanja kredita. Isto je z gospodarskimi družbami, kjer so, po mojem, tveganja še večja. Na primer, gospodarska družba izgubi pomembnega kupca, višina prihodkov upade, posledično tega manj finančnega toka in kmalu lahko postane taka družba plačilno nesposobna, in postane, NPL oziroma je tako njen kredit slab kredit. In kaj hočem povedati s tem. Da NPL-krediti, slabi krediti postanejo slabi krediti ne smo zaradi napak v procesih odločanja na strani banke, ampak tudi zaradi razlogov na strani, same stranke. In tega dejstva, po moji po mojem, ta zakon ne upošteva dovolj, ker, na marsikakšen kredit sami zaposleni v banki, da postane slab kredit niti ne morejo vplivati, oziroma težko vplivajo. Potem naprej, kaj, bi še izpostavila. Da je po mojem mnenju ta predlog, ki ga je pripravila NSi, preveč statične narave, določa stanje oziroma presek na določen dan. Kredit stranki pa je dinamična postavka, ki se iz obdobja v obdobje, oziroma se skozi obdobja spreminja prav tako se potem spreminja tudi ta delež NPL. Kaj tukaj mislim, pa če recimo grem na en primer, da pride neki nov član uprave v banko, kjer je bil delež slabih kreditov na primer več kot, trideset procentov, se pravi, visoko nad povprečjem slovenskim z edinim ciljem, da ta, da ta delež zniža, ne vem, za deset procentov, to mu tudi uspe, pa bi bil po tem zakonu lahko neprimeren za, funkcijo ponovno funkcijo članov uprave, ker je delal v banki, ki ima nadpovprečen delež, slabih kreditov. Skratka, kaj tukaj želim povedati, da bi bilo po mojem bolj smiselno, kot tako, kot je predlagano v zakonu, potrebno pogledati dinamično, opredelitev spreminjanja slabih kreditov, in sicer, da bi se pogledala rast deleža NPL-ja v nekem obdobju v banki, ko je član recimo uprave deloval v tej banki, in bi se potem ta rast primerjala z rastjo NPL-ju v bančnem sistemu v tem istem obdobju. Če bi bila ta rast na primer trikrat hitrejša, kot je rast, NPL-ju v bančnem sistemu, potem bi bilo verjetno možno sklepati, da je bilo v tej banki z vodenjem kreditne politike nekaj narobe sicer pa bi bilo morda sklepati, da gre zgolj za odziv trendov, iz gospodarstva preko strank v bančni portfelj. Potem še nekaj, kar bi opozorila, je glede samega tega kazalnika NPL, bilo je NPL-indikatorja, bilo je že povedano, devetdeset dni zamude od datuma zapadlosti. Zdaj, sama, sami vidimo, da se v bistvu ta NPL tudi v samih bankah, precej nadomešča tudi v poročilih Banke Slovenije z drugim indikatorjem, po, definiciji evropskega bančnega organa, to je indikator NPE, kamor se poleg teh zamudnikov, devetdeset dni, uvrščajo tudi restrukturiranje terjatev, torej tiste, ki so bile NPL, pa se po oceni banke pa so po oceni banke smiselne za, restrukturiranje, in se že redno odplačujejo, morda tudi ta razmislek. Po tem naprej, če mislim, to so moji ti glavni, pomisleki, morda kako, če bi razmišljali o takem načinu, uvedbe v zakon bi bilo še vredno razmisliti. Zdaj pa, če počasi zaključim, lahko še za zaključek povem, da tudi novi ZBAN in tudi smernice Banke Slovenje in drugi akti, ki jih Banka Slovenje izdaja, na področju fit and proper, širijo področje presoje ustreznosti, primernosti kandidatov, kjer se presoja kandidatovo celovito delovanje v banki v preteklosti tudi na področju kreditnega delovanja, kreditnega poslovanja, pa tudi na primer pri upravljanju drugih tveganj, ki so enako pomembne in sem že prej nekaj o tem povedala. Prav tako Banka Slovenje lahko kadarkoli sproži postopek ponovne presoje, kadar se ugotovijo nova dejstva pri članu uprave ali, članu nadzornega sveta, se pravi te ponovne presoje ob novih dejstvih, Banka Slovenje tudi redno izvaja. In tukaj moram še izpostaviti, da je odvzem dovoljenja, članu uprave ali, članu nadzornega sveta upravni postopek, kjer je potrebno biti zelo natančen o razlogih za odvzem dovoljenja, kar v praksi pomeni, da je potrebno na konkretnem primeru dokazati nespoštovanje pravil in ne zgolj neka kolektivna odgovornost, kot bi bilo v tem primeru tega kazalnika, NPL, kot ga kot je predlagan, v tem, zakonu. Tako da, jaz bi morda tukaj na tem mestu zaključila, se veselim nadaljnje razprave in tema je pomembna, jaz tega nikakor ne zavračam, ampak se je pa vredno morda, še pogovarjati na kakšen način bi to, kar je bilo tudi izpostavljeno z že strani Nove Slovenje, predvsem zakaj je do tega zakona prišlo, se vredno še pogovarjati.